það er hægt að búa þessar spurningar í einfaldan búning eins og að nota hugtök eins og við eigum bara að jafna upp á við við vitum að það vantar upp í framtíðarskuldbindingar hjá l s r væntanlega í kringum þrettán hundruð milljónir bara í þann sjóð það er ófjármagnað á þarf að eyða tugum milljarða næstu áratugina til að jafna þetta það er óskaplega mikil einföldun að segja við skulum þá bara gera það sama fyrir alla hina ég held að það sé bara nánast ekki framkvæmanlegt miðað við þá stöðu efnahagsmála sem við erum í eða verðum í næstu árin síðan segir hæstvirtur innanríkisráðherra þetta á við um vinnu hjá hinu opinbera og telur upp góða hópa þar en ég vil þá benda hæstvirtum innanríkisráðherra á að konan sem lagar kaffið á sumum þessara vinnustaða eða þeir sem gæta eru gangavörður inni á þessum sömu stofnum þeim er bara skammtað allt annað það er staðreyndin en launin eru þau sömu síðan hitt það er réttlætt með því að launakjörin séu önnur og verri vera má að þetta hafi einhvern tíma í fortíðinni verið rétt í dag er það rangt og þessi launakjör eru ef eitthvað er fullkomlega sambærileg ef ekki þau sömu það sem skakkar á milli eru lífeyrissjóðirnir

þúsund og ellefu að stefna að því að jafna þessi lífeyrisréttindi einmitt þannig að það sé verið að drífa fólk upp við verðum að horfa til framtíðar og gera þetta kerfi þannig að það sé sjálfbært og verði ekki rekið á kostnað ríkisins